Trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy te problemy znikną całkowicie, ale możemy trwale zmniejszyć ich uciążliwość. Rozbudowana sieć transportu publicznego uwzględniająca szerokie wykorzystanie tramwajów i innych pojazdów szynowych to rozwiązanie niebudzące żadnych wątpliwości. Nie można jednak zapominać o innych uczestnikach ruchu miejskiego, w tym o pieszych i rowerzystach, którzy powinni być lepiej chronieni w przestrzeni miejskiej. Jednak mimo bezapelacyjnie słusznych propozycji zawartych w tym sprawozdaniu nie mogę zgodzić się na tak jednowymiarowe potraktowanie w nim użytkowników pojazdów zmotoryzowanych przyjazna przestrzeń miejska musi uwzględniać także te osoby i te pojazdy.